Pane předsedající, obsah vzdělávání je věcí členského státu. A já mám důvěru v demokratický systém i ve zdravý rozum občanů Polska, že nedovolí kriminalizovat učitele, kteří budou citlivě a úměrně věku vzdělávat žáky o tak citlivém tématu, jako je právě sexuální vzdělávání. Ale musí si to rozhodnout sami, musí si to rozhodnout polský parlament. Já rozumím mým polským kolegům z Občanské platformy a dalším, kteří mají obavu o vývoj v Polsku. Víme o tom, že polská vláda má snahu zasahovat do svobody a nezávislosti médií i soudů. Nezastírejme si to. Ale já přesto důvěřuji polskému parlamentu, že nedovolí kriminalizovat dobrou práci polských učitelů ve prospěch žáků.